Het is onmogelijk geworden om het in dit Parlement zelfs nog maar over de grote lijnen van die europolitiek en van die monetaire unie eens te worden.

Die wil daarvoor een unificering van de sociaal economische politiek en een verdere bezuiniging in het zuiden van Europa, ook als dat daar een sociaal bloedbad veroorzaakt. Dan is er nog een grote groep, ook voorstander van uw eurozone en van het voortzetten van de euro.